Danes torej reciklirana vlada v dobra pol leta menja že četrtega ministra. Po Bandelliju, Prešičku danes sta na vrsti Leben in Fakin. Prva dva je baje odnesla so odnesle grožnje in mobingi do zaposlenih, tretjega maketa, zadnjega pa baje osebni razlogi, torej zdravstvene težave. Jaz sicer gospodu Fakinu na tem mestu želim vse dobro, je pa ironično, da odnese ministrstva za zdravje kašelj, ne, torej, bolezen. Bil je pa trinajsti minister s polnimi pooblastili. Državni zbor je trinajstega septembra dva osemnajst imenoval trinajsto vlado s trinajstim ministrom s polnimi pooblastili za zdravstvo in zdi pa se, da se slovenskega zdravstva že nekaj let, vsaj deset let, drži prekletstvo številke trinajst. Zdaj, po besedah kandidata in za ministra, novega ministra, gospoda Aleša Šabedra in nekaterih članov Odbora za zdravstvo, oziroma konkretneje, predstavnikov LMŠ-ja in SAB-a, je slovensko zdravstvo na zavidljivi, skorajda odlični ravni. Po njihovem je bila tudi predstavitev gospoda Šabedra zelo dobra. Vsebinsko polna, z veliko predlaganimi ukrepi. Na drugi strani pa smo slišali kritike in predloge, kaj vse bi bilo potrebno spremeniti v slovenskem zdravstvu strani SMC-ja, SD-ja, danes tudi Desusa, in nekateri so v svojih razpravah, očitno po štirih letih, doživeli razsvetljenstvo, torej kaj so v štirih letih naredili vse, katere predloge so podprli, ki danes kažejo, da je slovenskem zdravstvu vlada nered, ker so bili seveda v koaliciji. Zdi se torej, po njihovih razpravah, kot da te štiriletne koalicije ne bi bilo z njihove strani in kot da danes niso v vladi. ... In mislim pa tudi, da glede na koalicijsko pogodbo se bo moral predsednik vlade kar dobro potruditi, da bodo koalicijsko pogodbo prebrali vsi v koaliciji, ne samo kolega Kordiš. S koalicijsko pogodbo je očitno tako ali tako križ. Namreč kandidat za ministra, gospod Šabeder, jo vidi celo kot pogodbo, če bi šlo kaj narobe. Tako namreč opredeljuje same pogodbe. Zdaj glede na to, pa da to osemurno, bom rekla, hearing, zaslišanje, kandidata za ministra pa glede na to, da je bilo kar veliko vprašanj, je očitno, da v slovenskem zdravstvu gre res vse narobe. In da bo kandidat za ministra oziroma nov minister moral koalicijsko pogodbo kar hitro proučiti. Ne vem sicer, če bo kaj pomagalo, namreč to, kar smo slišali na predstavitvi, je bolj v stilu tega, kar govori tudi LMŠ in SAB. Diagnoza slovenskega zdravstva je vse je bp z manjšimi sicer odkloni, zdravljenje se bo še določilo po posvetu z akterji v zdravstvu. Zdaj, na samem hearingu smo slišali, koliko smo ponovno izvedeli, koliko denarja se namenja v zdravstveno blagajno. Če ga je dovolj ali ne ni dovolj, je očitno zimzelena tema. Kje so nevralgične točke slovenskega zdravstva, katere zakone je potrebno spremeniti, ampak na koncu koncev smo pa baje po besedah nekaterih pravi asi, saj za denar, ki ga vlagamo v zdravstvo, da imamo enega izmed boljših sistemov, in skoraj bi se morali že sosedje Avstrijci zgledovati po nas. Da o pohvalah črnogorske delegacije v UKC Ljubljana niti ne govorim. V uvodnem nagovoru je kandidat dejal, ob vodenju Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani naj bi spoznal, torej, kompleksnost slovenskega zdravstvenega sistema in videl tiste nujne ukrepe, ki naj bi jih potrebovali vsi, torej bolniki, zdravstveno osebje, medicinsko osebje, zavarovalnice, cel sistem, če želite. In da obstoječi sistem potrebuje spremembe. Nadaljeval je z znano krilatico o zadovoljivih, zadovoljnih bolnikih, javnem zdravstvu za vse in dodal: "Zdravstvo ni ne levo ne desno, zdravstvo mora biti prioriteta, tudi ne sme biti interesno." In pričakovali smo, kar obetajoče nadaljevanje, doživeli pa kar, bom rekla, hladen tuš, kajti postavljena v bistvu je bila prava diagnoza, nered v slovenskem zdravstvenem sistemu in nakazani ukrepi za uspešnost zdravljene. Postavljen je bil prvi korak oziroma ukrep za začetek uspešnega zdravljenja, konsenz na področju politike. Poenotenje na točki zdravstva in spoznanje, da lahko le s skupnim konsenzom, kot je bilo recimo na Danskem in Nizozemskem, začnejo z uspešnim zdravljenjem. Kot pri bolniku, če ne sodelujejo zdravniki, bolnik, svojci, zunanje okolje, je ozdravitev veliko težja, včasih nemogoča. Glede na odgovore kandidata in na trenutke užaljeno-cinična reakcija lahko rečemo, da bo s tem konsenzom v politiki zelo težko. Sicer moram reči, da skorajda da ni veliko od njega odvisno, tukaj je predsednik vlade, ki bi moral biti že sam po sebi torej povezovalec politike, na tem področju pa žal moram reči, da temu ni tako. Drugi ukrep za uspešno zdravljenje bi bil odprava monopola na področju zavarovalnic in končna določitev okvira osnovnih pravic in vsega, kar spada zraven. Iskanje z odgovori na vprašanja glede zavarovalnic splošnega odgovora in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je bila prava umetnina pri kandidatu. V osmih urah smo slišali le kako, lahko rečem, da v bistvu edini korekten odgovor, da tega odgovora, ali je za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ne more podati, ker bi bilo to od njega neodgovorno, saj ni dovolj jasno, kje oziroma kako naj bi ta ukinitev potekala v smislu, kje dobiti nadomestna sredstva. Koalicijska pogodba pa govori o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja, zato bo ta debata za zaprtimi vrati, tudi če smo danes poslušali stališče Poslanske skupine Levice, zelo zanimiva. Kdo bo zmagovalec, bo jasno septembra, ko je po sporazumu z Levico datum, ko naj bi novi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju končno prestavili iz pisarniških miznih predalov na mizo in pred javnost. Tretji ukrep za uspešno zdravljenje je transparentna poraba javnega denarja, ali če želite, končna vzpostavitev javnega zdravstva, kot se temu tudi reče, torej v polnem pomenu besede. Javni denar, denar davkoplačevalcev naj sledi bolniku, naj zdravstveno dejavnost za javni denar oziroma javno službo opravljajo ali javni zavodi ali koncesionarji ali pa zasebniki. Bolnik želi čim prejšnjo in kvalitetno obravnavo, želi, da se ga obravnava kot tistega, ki je toliko in toliko let plačeval v zdravstveno blagajno, ne želi ob tem še plačevati zasebne obravnave. Želi storitve, ki so plačilo za vplačane prispevke, in če je to v javnem zavodu ali pri koncesionarju ali pri zasebniku, je popolnoma vseeno. Javno službo naj opravljajo vsi tisti, ki izpolnjujejo vse pogoje po zakonu, in jo opravljajo tisti, ki so kvalitetni. Naj se že enkrat javno objavi, katere bolnišnice so najboljše v Sloveniji po svojih storitvah, katere klinike so najboljše, kateri oddelki so najboljši in kateri zdravniki so najboljši. Ne gre več v bistvu za javno zdravstvo, in ko kandidat govori, da bo ohranil solidarno javno zdravstvo, po mojem zlorablja to besedo, to besedno zvezo. Ohranil bo solidarno državno zdravstvo, ohranil bo centralizirano za zdravnike centralizirano državno zdravstvo, za zdravnike in medicinske sestre prenormirano državno zdravstvo, zdravstvo, ki je izgubilo ali pa izgublja pomen Hipokratove zaprisege, ohranili bi radi zavarovalniško monopolno državno zdravstvo in državno zdravstvo, ki je učinkovito na podlagi nekih analiz, strategij, zapisov v, bom rekla, v statističnih podatkih, nov minister se je namenil delati nove analize. In še naprej boste dajali občutek državljanom, da je v sistemu premalo denarja, da smo uspešni in da je le iluzija, da je, da so predolge čakalne dobe, da je zdravstveni sistem v Sloveniji bolan. Simptome v nereda v zdravstvu, kot so čakalne dobe, odhodi zdravnikov iz sistema, odhodi medicinskih sester, odpovedi družinskih zdravnikov, ne bomo rešili z lepimi besedami kandidata za ministra, ne z besedami, da je zdravje največja vrednota in da se varuje javno zdravje. Ne bomo ga rešili s strategijami ne z analizami. V nasprotju s Fakinom, bivšim ministrom, si je kandidat za ministra Šabeder pustil časa dve leti. Toliko je namreč po njegovem mnenju potrebno, da z dvigom produktivnosti na nekaterih področjih omejimo naraščanje čakalnih dob in se bomo lahko začeli pogovarjati o zmanjšanju le-teh, dodatni dve leti mrtvega tukaj. Konkretnih odgovorov za sistemske rešitve tako opevanega javnega zdravstva, bolje rečeno, državnega zdravstva, nismo slišali. Smo pa slišali za nov davek, davek na zdravstvo; kaj naj bi to pomenilo, ne vemo, ker nismo dobili odgovora. Čakamo torej na zakonsko opredelitev tega novega davka; lahko, da bomo plačevali več tisti, ki smo zdravi, ali pa tisti, ki so bolj bolni, torej odvisno, kakšen bo ta davek. Simptomi nereda v zdravstvu, torej, nered v zdravstvu boste rekli, da niso od danes, da so od včeraj. Mogoče res, vendar ste v koaliciji z izbiro ministrov pripomogli širjenju te bolezni. Sprejeti zakoni v prejšnjem mandatu so stanje spravili do absurda, do izbruha bolezni. Dokončni izbruh pa se lahko prenese oziroma se lahko začne z menjavo ministrov, vedno z novimi novimi koncepti in novim videnjem reševanja problemov v zdravstvu. Danes bo koalicija šestih strank potrdila sedemnajstega ministra za zdravje, drugega v tem mandatu. V SDS kandidata, ki je bil do danes direktor Ukc Ljubljana, ki v enem letu enem enoletnem sanacijskem planu za leto dva osemnajst ni uspel doseči načrtovane izgube petnajstih milijonov, ampak ta izguba ostaja čez triindvajset milijonov, ne bomo podprli. Vprašanje za ta denar triindvajsetih milijonov je tudi, kako bo sedaj minister Šabeder reševal direktorja Šabedra. Ne bomo podprli kandidata, ki je vodil UKC Ljubljana v času, ko so program otroške kardiologije zapuščali in zapustili slovenski kardiologi in ostaja pod vprašanjem kontinuiteta izobraževanja študentov Medicinske fakultete in mladih specializantov na področju otroške kardiologije. Ne bomo potrdili kandidata, ki je odrekel podporo svojemu zaposlenemu zdravniku raziskovalcu, ki je za svojo ekipo raziskovalcev ob o odpovedi na javnem razpisu Agencije za raziskovalno dejavnost želel iskati pravico na sodišču. Ne bomo podprli kandidata, gospoda Šabedra, ki bo še naprej ščitil državno zdravstvo, monopole in centralizem v zdravstvu. In ne bomo podprli kandidata, ki se mora o veliko zadevah še podučiti in prebrati, kot je, recimo, pismo mladih zdravnikov predsedniku vlade, čeprav je v njegovi ustanovi veliko mladih zdravnikov in bi pričakovali, da njihove probleme vsaj površinsko pozna. Naslednji, ki čaka, da ga da danes dobi glasove koalicije velikih šest in ene izmed največje, torej Levice, je kandidat za ministra za okolje in prostor Simon Zajc. Le-ta je ponedeljkovo predstavitev na matičnem odboru začel z napovedjo kontinuitete dela odstopljenega ministra Lebna in obljubil in obljubo o konkretnosti svojih načrtov. Največ konkretnosti je bilo zaznati pri predlogih, ki so bili v minulega leta pol leta že pripravljeni ali zastavljeni. Vendar pa je bilo očitno, da kandidatu manjka prepotrebno znanje s področja, za katerega kandidira, ob tem pa ni bilo videti, da se zaveda širine problemov, s katerimi se bo moral soočiti. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da bodo napovedani popravki gradbene in prostorske zakonodaje zgolj lepotni popravki, ki ne bodo bistveno izboljšali ugotovljenih problemov, kot so dolgotrajno umeščanje v prostor, diskriminiranje domačih gospodarskih subjektov v primerjavi z izbranimi tujimi investitorji, izigravanje prostorske zakonodaje, pridobivanje uporabnih dovoljenj, gradbenega dovoljenja za sicer manj zahtevne gospodarske objekte in tako naprej. Tudi v ustanavljanju novih agencij ne vidimo dodane vrednosti, saj se takšno početje pogosto izkaže za potezo, ki omogoča parkiranje manj uspešnih strankarskih kadrov. V konkretnem primeru ministrski kandidat napoveduje ustanovitev agencije za upravljanje s praznimi stanovanji, s čimer bi spodbudil oddajo praznih stanovanj v zasebni lasti, ker da bodo lastniki na ta način bolj varno poslovali. Namesto da bi odpravil svoje, opravil svoje delo in uredil zakonodajno-pravno okolje v Sloveniji na način, ki bi sam po sebi omogočal varno poslovanje in spodbujanje oddaje stanovanj, bi kandidat ustanavlja agencijo, ki bi se s tem ukvarjala. Gre za čisto birokratsko miselnost, ki je v Slovenski demokratski stranki ne moremo podpreti. Predpisov in zakonov imamo v Sloveniji dovolj, čas je, da to birokratsko džunglo smiselno uredimo. Da na področju okolja in prostora z zakoni zaščitimo ščitimo tisto, kar je treba ščititi, in ne omogočamo izrabljanja zakonodaje v primerih, ko to ni potrebno. Kandidat napoveduje ambiciozen cilj brezogljičnosti do sredine stoletja, obenem pa ne pove, iz katerih virov bomo pridobivali energijo. Hidro in vetrne energije očitno ne bomo izkoriščali, saj je vetrnic zgolj za vzorec, hidroelektrarn ne bi gradili TEŠ v ta koncept ne spada, nuklearna energija naj bi delovala do leta dva tisoč triinštirideset. Polna polna usta torej okoljskih krilatic, a malo konkretne vsebine. Ker Slovenija potrebuje okoljske in prostorskega ministra, ki bo razumel potrebe prihodnosti in težave sedanjosti, ki bo imel posluh za stroko, ne za interese, ki ne bo ujetnik političnega kupčkanja in lobijev ter bo avtoriteta na svojem področju, v Slovenski demokratski stranki Simona Zajca, za ministra za okolje in prostor, ne moremo podpreti.